virðulegi forseti við ræðum um það hvort eru efni til að hafa fund langt fram á kvöld og eftir atvikum inn í nóttina um icesave og það er ekki nema eðlilegt að menn spyrji sig þessarar spurningar vegna þess að á höfum fengið vísbendingar um það undanfarna daga að það liggi ekkert sérstaklega mikið á í icesave málum bæði er það framkvæmdastjóri alþjóðagjaldeyrissjóðsins og utanríkisráðherra noregs sem hafa sagt að allur aðgangur sé greiður að lánunum sem um ræðir eftir situr þess vegna spurningin um það hvers vegna ríkisstjórnin er að setja á næturlanga fundi og kvarta

þetta eru skattamálin þau eru í dag í fyrsta sinn á þessu þingi á dagskrá og það er einmitt kominn tuttugasta og sjötta nóvember það er tuttugasti og sjötta nóvember sem ríkisstjórninni loksins tókst að koma málum sem skipta þjóðina á dagskrá reyndar er hún búin að afgreiða tvö frumvörp á þessu þingi það er líka ástæða til að óska henni til hamingju með það